Wir stehen in einem Fall in sehr gutem Kontakt, wie ich meine Es geht um den Jungen Oliver Weilharter, ein österreichisches Kind, das nach Dänemark entführt worden ist. Ich muss sagen, Kindesentführung egal ob sie außerhalb oder innerhalb der Europäischen Union passiert ist das schlimmste Verbrechen.